Consider utilă rezoluția noastră pentru că subliniază, în primul rând, situația drepturilor omului din Azerbaidjan și sper că autoritățile azere vor lua urgent măsuri pentru respectarea angajamentelor internaționale asumate. Găzduirea concursului Eurovision de către Azerbaidjan are, dincolo de dimensiunea sa artistică, o puternică semnificație simbolică și, așa cum s a spus aici, faptul că un asemenea eveniment are loc în această țară nu trebuie să ne facă să uităm încălcările majore ale drepturilor omului. Ne îngrijorează îngrădirile protestelor pașnice și acțiunile de intimidare a jurnaliștilor independenți, precum și modul netransparent în care s a făcut exproprierea unor proprietăți. Adresez, la rândul meu, un apel autorităților azere să acționeze pentru remedierea acestor stări de fapt, în special pentru a pune capăt presiunilor exercitate împotriva libertății de exprimare. De asemenea, solicit Comisiei și celorlalte instituții europene să consolideze cooperarea cu Azerbaidjanul pentru a stimula respectarea drepturilor omului în